Ce dispositif est devenu vital pour 13 millions d'Européens qui connaissent la grande précarité. Ce programme permet de soulager leur budget alimentaire par l'intermédiaire des distributions réalisées par les associations caritatives et les services sociaux.

Avec la fédération des banques alimentaires, le secours populaire, la Croix Rouge et les restos du cœur en France, je suis inquiète pour l'avenir de ce programme suite à la remise en cause par la Cour de justice européenne de son financement dans le cadre de la PAC. Notre Assemblée a souvent souligné le caractère fondamental du droit à l'alimentation. Nos institutions ont fait de l'année 2010 l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Prendre prétexte d'ambiguïté juridique pour démanteler, comme cherchent à le faire certains États membres, un dispositif d'aide alimentaire qui a fait ses preuves serait désastreux pour les populations concernées mais aussi pour la crédibilité et l'image de l'Europe. C'est pourquoi, j'invite la Commission à prendre les mesures politiques nécessaires pour sécuriser, pérenniser et renforcer ce programme.